De exemplu, în România, cadrul legislativ deosebit de complex duce la vicii de procedură, iar aplicarea greșită a reglementărilor în domeniul achizițiilor publice poate constitui un obstacol pentru folosirea fondurilor structurale. De aceea, avem nevoie de un cadru legislativ mai simplu și mai clar, care să faciliteze lucrurile de ambele părți. Aș mai vrea să fac o observație legată de problema prețului cel mai scăzut.